În mod special, îl felicit pe dl van Nistelrooij pentru efortul extraordinar depus. A cuprins foarte bine în cadrul propunerii de rezoluție nevoia statelor membre de a implementa măsuri care să aibă drept obiectiv realizarea coeziunii teritoriale. De asemenea, Cartea verde vine să accentueze faptul că, alături de coeziunea socială și economică, politica coeziunii teritoriale reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene.

Coeziunea teritorială este un element cheie în procesul integrării europene și realizării convergenței dintre regiuni. Consider că atât acum, cât și în viitor, o atenție deosebită trebuie acordată regiunilor de convergență din Uniune astfel încât, într o perioadă cât mai scurtă, diferențele mari existente să fie diminuate simțitor. În cazul țării mele, România, s au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea regiunilor, dar ne confruntăm cu disparități atât între acestea, cât și în interior, dar și între mediul rural și urban. Dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunilor trebuie să aibă loc în condițiile utilizării eficiente a resurselor specifice fiecărei zone în parte. Spre exemplu, zona de vest a României se caracterizează prin existența a numeroase izvoare de apă geotermală. Prin alocarea în această regiune de fonduri suficiente pentru producerea de energie electrică alternativă și utilizarea apei geotermale, se vor crea noi locuri de muncă și se vor obține numeroase avantaje economice. Consider pachetul discutat azi deosebit de important și pentru România.